Ich möchte aber auch die ausgezeichnete Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts und Sozialausschusses erwähnen.

Wir brauchen zudem eine funktionierende Sozialpartnerschaft, die ist nämlich eine Erfolgsstory. In jenen Ländern, in denen sie besonders stark ausgeprägt ist, sind entsprechend Umstrukturierungen auch besonders erfolgreich abgelaufen. Dasselbe gilt dann auch wiederum für Unternehmen, für Information, Konsultation und Mitbestimmung. Das Zauberwort heißt hier frühes Erkennen von Problemen und diese entsprechend gestalten.